Quand nous regardons la position d'un certain nombre de nos gouvernants, nous avons l'impression que vous êtes parfois un peu isolée.